Herr Präsident! Ende letzten Jahres sah der Abschluss der Bankenunion vielversprechend aus Innerhalb kürzester Zeit haben wir eine gemeinsame Bankenaufsicht auf den Weg gebracht und uns noch kurz vor Weihnachten auf europaweite Regeln für mehr Sparerschutz und die Abwicklung von Pleitebanken geeinigt. Das Mammutprojekt Europäische Bankenunion schien auf der Zielgeraden zu sein. Heute allerdings hängt für mich das Herzstück der Krisenbewältigung in der Schwebe Denn der Rat beschneidet uns uns, die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger Europas bei der Wahrnehmung unserer parlamentarischen Aufgaben zuerst mit der einseitigen Verständigung der EU Finanzminister, die Details zur Finanzierung des gemeinsamen Abwicklungsfonds vorbei am Parlament in einem zwischenstaatlichen Vertrag zu regeln, und jetzt mit der aus meiner Sicht fehlenden Bereitschaft, im Trilog hierüber mit uns zu verhandeln. Für mich ist dies mehr als nur ein Wermutstropfen. Dies ist ein Affront gegenüber diesem Haus und damit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Europas! Die Vorgehensweise des Rates ist für mich ein weiterer Rückschlag auf dem Weg zu einem Mehr an parlamentarischer Demokratie in der Europäischen Union. Das war ein Weg, den wir alle immer gemeinsam gegangen sind. Wir sind mit dem Fiskalpakt zum ersten Mal hiervon abgerückt. Wir können an dieser Stelle nicht eine Tür öffnen, die uns bei nächstbester Gelegenheit dann wieder in eine Situation bringt, in der wir uns dem scheinbar Notwendigen beugen, aber zu Lasten dessen, was Generationen von Parlamentariern vor uns hier aufgebaut haben. Wir sind keine Erfüllungsgehilfen des Rates, wir sind Mitgesetzgeber!

Wenn wir dahin kommen, dann haben wir gute Chancen, ansonsten bedeutet dies einen Rückschritt für die Demokratie in Europa.